Vážený pán Tusk, dovoľte aj mne zagratulovať Vám k významnej pozícii predsedu Európskej rady.

Európski politici sa vždy radi venovali prerozdeľovaniu peňazí, ktoré zarobil niekto iný.

Ak chcete viac investícii, ako prvé im prestaňte brániť. Máme nereálne klimatické ciele, absurdné predpisy v bezpečnosti pri práci, nezmyselne vysokú sociálnu ochranu.

Ja si myslím, že toto je vaša úloha zlepšiť podmienky tak, aby sa v Európskej únii dalo opäť kvalitne a solídne podnikať.